herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um breyting á lögum um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna með lögum númer sextán þrettánda apríl nítján hundruð sjötíu og þrjú var dvalarheimili aldraðra sjómanna heimilað að stofna og reka vöruhappdrætti tímabundið hefur sú heimild verið framlengd um tíu ár í senn og síðast með lögum númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö og rennur heimildin út um áramótin með frumvarpi þessu er lagt til að heimild dvalarheimilis aldraðra sjómanna til rekstrar happdrættisins